Čerpanie eurofondov v nových krajinách, Slovensko nevynímajúc, negatívne ovplyvňujú prílišná komplikovanosť, prehnaná byrokracia, nejasné pravidlá, ale aj skryté nekalé záujmy.

Byrokracia a mnohé prekážky pritom neprichádzajú z Bruselu, ale priamo z jednotlivých členských krajín Únie. Kým európske pravidlá aj pod tlakom Európskeho parlamentu sa zjednodušujú, pravidlá uvádzané do života jednotlivých členských štátov situáciu často výrazne komplikujú. Kým pôvodné európske pravidlá sú relatívne jednoduché, národná implementácia ich komplikuje.

Značný problém tkvie aj v tom, že úradníci často nepomáhajú eurofondy čerpať, ale sústreďujú sa len na kontrolu, ktorá ďaleko presahuje všetko, čo ukladá zákon. Pes je teda zakopaný predovšetkým v členských štátoch Európskej únie.